Eine Marke ist immer auch ein Versprechen an Konsumenten ein Versprechen, das eine bessere Sicherheit gewährt als ein sogenanntes No Name Produkt, meint der Konsument.

Sie dient nicht nur dem Schutz des Produzenten, sondern auch dem Schutz des Konsumenten. Was eine Marke aber nicht ist und nicht sein kann, ist eine Waffe gegen Generika.